Mnohí na materstvo osamelých matiek hľadia v zmysle, že sa jedná takzvane o prechodný stav, ktorý sa vyrieši, hneď ako si osamelá matka nájde partnera a vytvorí takzvanú klasickú rodinu. Tento skreslený názor však ešte viac komplikuje ich postavenie.

Týmto ženám, ktoré už beztak spravidla trpia platovými rozdielmi, komplikuje život aj sťažená finančná situácia. Je žiaduce prijať adekvátne verejné politiky vrátane vzdelávacích politík, politík poskytovania starostlivosti, zdravotných politík, politík v oblasti zamestnanosti, systémov sociálneho zabezpečenia a politík v oblasti bývania. Tie by mali uľahčovať životné podmienky rodín s jedným rodičom, najmä so zreteľom na realitu osamelých matiek.